Ich möchte feststellen, dass ich mich über den Bericht Anerkennung der Landwirtschaft als strategischer Sektor für die Nahrungsmittelsicherheit sehr gefreut habe, weil damit die Bedeutung der Landwirtschaft wieder in den Mittelpunkt gerückt wurde, und die erste Schlussfolgerung ist für mich, dass wir auch weiterhin eine starke gemeinsame europäische Agrarpolitik brauchen.

In einem Punkt habe ich allerdings abweichend gestimmt, und zwar geht es hier um die Schaffung eines europäischen Nahrungsmittelhilfsprogramms innerhalb der Europäischen Union.